kvöld en jafnframt vill forseti geta þess að um það varð sammæli á fundi með formönnum þingflokka að fundur stæði ekki lengur en til klukkan tíu í kvöld hádegishlé verður milli klukkan eitt og tvö í dag er það lengt svo þingflokkar geti haldið fundi loks vill forseti geta þess að atkvæðagreiðslur verða síðdegis þær verða boðaðar sérstaklega